Esmalt soovin rääkida eelmisel nädalal nimetatud kõrgetest ametiisikutest. Mõned eelkõnelejad on kritiseerinud nii presidendi kui ka kõrge esindaja isikuid, mida pean täiesti ebakohaseks. Kunagi pole keegi rahul, kuid isiklikult näen mõlema esindaja nimetamist positiivselt, kuna on leitud tasakaal kõigi huvide vahel väikeriigid suurriigid, mehed naised, erinevad poliitilised poolused. Võib olla ainsana jäi mul isiklikult kripeldama, et mõni esindaja uutest liikmesriikidest ei saanud ühele neist kohtadest, kuid ehk siis järgmine kord on see võimalik. Igal juhul soovin tänada kõiki kandidaate enda regioonist, eriti Eesti presidenti Toomas Hendrik Ilvest ja Läti endist presidenti Vaira Vīķe Freibergat.

Seda ka minu koduriigi Eesti jaoks, sest meie jaoks on kõige selgem eesmärk uue majanduskasvu saavutamiseks saada euroala täieõiguslikuks liikmeks, millele oleme väga lähedal, kuna suure tõenäosusega täidame Maastrichti kriteeriumid.